Denn die Antwort führt uns tatsächlich dahin, was passiert, wenn jeder sich im Grunde genommen in der Europäischen Union nur noch den Standard heraussucht, der sozusagen den niedrigsten Schutz für die Verbraucher bietet.

Nur, ich sage Ihnen Das wird nicht akzeptiert von den Verbraucherinnen und Verbrauchern!

Dann haben wir keinen Binnenmarkt mehr, sondern dann haben wir richtig 28 unterschiedliche Märkte in Europa.